Frau Kollegin, ich weiß nicht, ob Ihnen schon aufgefallen ist, dass es zwischen der Türkei und Griechenland eine Grenze gibt und dass diese Grenze seit mehreren Monaten verstärkt für illegale Migration verwendet wird, und dass dann in weiterer Folge mehrere Migrationsbewegungen von Griechenland in die Europäische Union stattfinden und dass nicht alle, die kommen, tatsächlich Flüchtlinge sind, sondern viele sogar eine kriminelle Energie mitbringen.

Vielen Bürgern, die Opfer von Kriminalität wurden, ist das aufgefallen.